Señor Presidente, nos sumamos a la condena unánime de la comunidad internacional, no sólo por la gravedad —que han resaltado el Presidente en ejercicio del Consejo y la Comisaria— de la situación en sí misma, de la ruptura del orden constitucional, sino por lo que tiene de gravísimo precedente en una región que, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ha logrado recuperar la democracia en todo el continente, con escasas excepciones. Por tanto, no se puede pasar por ahí. Han hecho bien la Unión Europea y los países miembros en retirar a los embajadores, en cancelar todo tipo de cooperaciones, en suspender las negociaciones con la región.

No es el momento de analizar —no estamos en esa cuestión— los errores reales o supuestos que haya podido cometer el Presidente Zelaya, al que le quedaban seis meses de mandato.